Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Erlauben Sie mir, zunächst mein großes Unverständnis dafür zum Ausdruck zu bringen, dass zwei große Verhandler die Europäische Union, aber auch das Vereinigte Königreich, die ja beide an sich selbst postulieren, in der westlichen Welt große Einflussträger zu sein nicht und nicht in der Lage sind, einen direkt demokratischen Volksentscheid entsprechend umzusetzen. Schauen Sie, wie es in diesem Haus aussieht Es gibt zwei große Lager. Die einen sagen Brexit ist etwas Gutes die anderen sagen Brexit ist etwas Schlechtes. Meine Meinung dazu Es ist völlig unerheblich, was sie dazu sagen. Es ist auch unerheblich, was ich sage.

Und es ist unsere heilige Pflicht, Respekt zu zeigen vor einer Mehrheit einer britischen Bevölkerung, die klar entschieden hat. Daher Nutzen Sie bitte die Zeit bis zum 31. Oktober, um aufeinander zuzugehen, ein Ergebnis herbeizuverhandeln, das effizient, professionell, fair und herzeigbar ist, und hören Sie auf mit diesem Kasperltheater!